Frau Präsidentin! In der Tat, die Abholzung des Amazonas ist kein neues Problem. Das kennen wir nun schon seit Jahrzehnten, und insofern ist die Frage des Handelsabkommens nicht das Entscheidende.

Deswegen müssen wir in der Tat gucken, wie wir da eingreifen können, um die Problematik zu entschärfen. Völlig klar ist auch, dass das Problem auch damit zusammenhängt, dass wir Importeur von Rohstoffen aus Brasilien sind.

Wenn wirklich diese Nachfrageseite eine Rolle spielt, dann sind wir doch aufgefordert, auch in dieser Nachfrageseite Lösungen anzubieten. Da ist die Kommission in der Tat defensiv.

Von daher glaube ich müssen wir wirklich darangehen, unsere Nachfrageseite fair zu machen.

Und da erwarte ich, dass die Kommission einen entsprechenden Vorschlag macht, damit wir im nächsten Jahr eine Gesetzgebung in Europa verwirklicht haben werden.

Deswegen müssen wir sie auch unterstützen.

Auch Unterstützung für die Menschen in Brasilien ist notwendig.